Ja, hvala lepa. Najprej bi to povedal, da jaz pričakujem, da bomo imeli razprave o beli knjigi, ki naj bi bila pripravljena nekje konec, januarja, začetek februarja na Odboru za obrambo, ker tukaj gre z najprej za nekatera strokovna, konceptualna vprašanja, in mislim, da tisti, ki so člani Odbora za obrambo, da so tisti pravi naslovniki, da opravimo eno širšo razpravo, kakšno Slovensko vojsko želimo in kaj pravzaprav pri, potrebujemo za, našo učinkovito obrambo in zlasti za to, da bomo kos vsem varnostnim izzivom. Vemo, da mednarodna situacija je dokaj občutljiva, ne bom govoril o zahodnem Balkanu, kaj se dogaja, ukrajinska kriza, kibernetski napadi, hibridne grožnje, terorizem, smo bili priča, pred kratkim. Tako da tukaj gre za eno resno razpravo. Kar se tiče proračuna, mislim, da je že danes predsednik vlade, ko je odgovarjal na vprašanja, povedal, da je, so bila dana zagotovila generalnemu sekretarju zveze Nato, da do leta dva štiriindvajset, dosežemo ena cela pet odstotkov. Kljub temu da je seveda zaveza, dva odstotka. Jaz ocenjujem, da s to postopno rastjo obrambnih izdatkov bomo tudi izboljšali razmerje, ki vlada trenutno. Jaz moram reči, da praktično osemdeset procentov sredstev iz obrambnega proračuna v tem trenutku gre zgolj za plače, ostalo so pa materialni stroški in mislim, da je dva do tri procente so pa investicije. Po standardih sodobnih vojska, bi to moralo, to razmerje biti petdeset procentov za plače, trideset procentov za materialne stroške in dvajset procentov za investicije. In zaradi tega moramo povečevati sredstva v obrambni sistem zato, da bomo ta delež izboljšali. Ker vsa zmanjšanja so šla predvsem na račun investicij in pa materialnih stroškov. V materialnih stroških morate pa vedeti, da tam so tudi urjenja, potem, vaje, vojaške, ki jih more vsaka vojska, izvajati, tako da, kar se pa tiče metodologije, mi je ne bomo spreminjali zato, da bo Slovenska vojska dobila pozitivno oceno. Mi moramo storiti vse tisto, da bo Slovenska vojska, ko gre za vojno pripravljenost, to pomeni, ko nastopi vojna situacija, da je, polno pripravljena. Ker kar se tiče situacije v mirnem obdobju, tukaj Slovenska vojska ima, dobre ocene. Jaz si želim, da ne bi bilo nobene vojne in da nikdar ne bi bilo potrebno doseči končnih zmogljivosti Slovenske vojske tudi za primer vojne.